Il y a d'abord les accords de pêche imposés par l'Union européenne qui organisent le pillage sans vergogne des eaux territoriales somaliennes. C'est ce pillage et celui aussi de la pêche illégale qui a ruiné la vie de milliers de familles de pêcheurs et créé de jeunes pirates. Chaque année, 450 millions de dollars de poisson sont prélevés, privant la population somalienne, l'une des plus pauvres du monde, d'une ressource alimentaire et économique vitale pour eux. Autre vérité souvent occultée les eaux au large de la corne de l'Afrique sont devenues une véritable décharge de déchets toxiques, des déchets de toute nature qui sont aussi radioactifs et qui sont rejetés en violation des règles de droit international. In fine sous couvert de lutter contre la piraterie, ce sont des intérêts de politique étrangère, des intérêts géostratégiques, des intérêts économiques qui sont parfaitement servis. Voilà le dessous des cartes, voilà aussi les ingrédients qui ont permis le développement de ce phénomène. Et pendant que l'on se focalise sur cette lutte qui, j'en conviens, est nécessaire pour la sécurisation des routes maritimes, les vrais bandits que sont pour l'Afrique les multinationales continuent d'agir en toute impunité.